Zweitens Soziale Sicherheit und soziale Fairness als Grundlage des sozialen Europa. Dafür ist ein Startschuss gefallen, um die Veränderungen in der Wirtschafts und Arbeitswelt unter dem demografischen Wandel zum Vorteil der Menschen zu gestalten. Drittens Ich bin stolz darauf, dass diese politische Denke aus der Europäischen Volkspartei kommt, weil wir das soziale Europa keinesfalls der Linken in diesem Haus überlassen dürfen.

Also, meine Schlussfolgerung lautet keine reflexartige Ablehnung, konstruktive Zusammenarbeit über alle Parteigrenzen mit maximaler Entschlossenheit, Einbindung der Sozialpartner. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Entschlossenheit für die nächsten Generationen Jung und Alt ein soziales Europa gestalten können.